Man kann vielleicht zu Hause Wählerstimmen optimieren, die wirklichen Probleme löst man aber nicht. Da gäbe es viele, über die wir reden müssten wie mit der Digitalisierung umgehen oder die Lohnunterschiede innerhalb der Union anzusprechen. Wie immer konzentrierte sich letzte Woche alles um das Thema Nummer eins die Abwehr von Flüchtlingen. Das Ergebnis war mager. Das war auch nicht anders zu erwarten, wenn der politische Anspruch sich darauf reduziert, die eigene Verantwortung so gering wie möglich zu halten. Dann findet man zwar sehr leicht Gleichgesinnte, aber auch der gemeinsame Nenner bleibt gering. Man konnte sich wieder mal lediglich auf vage Absichtserklärungen festlegen.

Kein Wort über die unverzichtbare Reform von Dublin oder die Schaffung legaler Einreisemöglichkeiten.

Eigenartig ruhig waren die Staats und Regierungschefs auch bei der Schaffung europäischer Kapazitäten zur Grenzsicherung, widerspricht das doch dem ausschließlich an nationalstaatlichen Interessen orientierten Politikmodell.

Ein vorübergehender Stopp der Waffenlieferungen an Saudi Arabien wäre das Mindeste gewesen. Es hätte auch ein klares Signal dargestellt, dass man es mit der Bekämpfung der Fluchtursachen wirklich ernst meint. Es reicht nicht aus, die Zusammenarbeit mit der Arabischen Liga zu begrüßen oder die Zusammenarbeit mit Afrika auf ein neues Niveau heben zu wollen, wie es in den Schlussfolgerungen heißt. Absichtserklärungen bringen uns nur dann weiter, wenn ihnen konkrete Taten folgen, und das ist leider schon lange nicht mehr der Fall.